Społeczne konsekwencje antysocjalnej polityki Komisji do dziś boleśnie dotykają tysiące polskich stoczniowców. Nie takiej polityki i nie takiej Unii oczekują obywatele, a to przecież dla nich tu jesteśmy. Jeśli poprzemy pana Barroso, nic się nie zmieni. Działania Komisji i jej inicjatywy ustawodawcze będą się coraz bardziej rozmijać z potrzebami Europy. Wybierzmy przewodniczącego i komisarzy, którzy gwarantują prymat celów społecznych nad ekonomicznymi, postawmy na socjalną Europę, w której los ludzi pracy jest nie mniej ważny niż zysk. Koleżanki i Koledzy, nie dajmy się omamić słodkim słówkom, które skrywają bezwzględną, odczłowieczoną politykę prawicy.